Monsieur le Président, Madame la Commissaire, mes chers collègues, d'abord je remercie Madame la Commissaire Damanaki d'être présente ce soir pour répondre à cette question orale sur la stratégie pour la région atlantique. En juin 2010, le Conseil a demandé à la Commission d'élaborer une stratégie européenne pour la région de l'Atlantique d'ici à juin 2011. Avec plusieurs collègues, j'ai pris l'initiative de préparer une question orale à la Commission sur cette stratégie. Cette question orale a été d'abord signée par plus de 50 députés de tous groupes et je tiens à les remercier pour leur soutien. Une résolution sera également déposée au nom de la commission du développement régional.

Je remercie également les collègues qui ont contribué à enrichir ce texte avec leurs amendements. La région de l'Atlantique est marquée par des caractéristiques particulières. Il s'agit d'abord d'un espace maritime dynamique, bien sûr, grâce au transport maritime, à la pêche ou encore aux énergies marines. C'est aussi un espace dont l'environnement est fragile et reste à préserver je pense par exemple au fléau des algues vertes et qui est soumis aux conséquences des changements climatiques. C'est également un espace périphérique au sein de l'Union européenne marqué par des problèmes d'accessibilité et de connectivité et par un faible nombre de grands centres urbains. De ces caractéristiques particulières découlent des problématiques qui transcendent les frontières nationales et dont les réponses politiques doivent être recherchées à l'échelle européenne. La résolution du Parlement demande donc à la Commission de proposer que la stratégie pour la région de l'Atlantique prenne la forme d'une stratégie intégrée traitant à la fois des problématiques maritimes et territoriales. La dimension maritime est primordiale car les territoires atlantiques ont en commun d'être tournés vers la mer. Les liens avec la politique maritime intégrée devront être ainsi encouragés. La dimension territoriale de ces stratégies est tout aussi importante. Cela concerne des problématiques telles que le désenclavement, le développement des zones urbaines et rurales, ou encore le renforcement des liens terre mer. La stratégie pour la région de l'Atlantique pourra s'inscrire dans l'objectif de coopération territoriale de la politique de cohésion et reposer sur une approche intégrée, transversale et territoriale. Il s'agira de permettre une meilleure coordination des politiques entre les différents échelons de gouvernance en ciblant des problématiques particulièrement pertinentes. La stratégie devra être ouverte à toutes les régions de l'Union européenne bordées par l'Atlantique, y compris les sous bassins adjacents et les régions ultrapériphériques de la Macaronésie. Il conviendra également de prendre en compte la dimension externe de la stratégie, en particulier dans les domaines de la sécurité et de la surveillance maritime et des relations commerciales internationales. La stratégie pour la région de l'Atlantique devra favoriser une meilleure coordination des objectifs et des moyens en étant étroitement liée à la stratégie Union européenne 2020 et aux futures politiques communautaires de l'après 2014. Il ne s'agit pas de dépenser davantage mais plutôt de dépenser mieux à travers un fléchage atlantique des politiques existantes. Pour cela, la stratégie devra être bien articulée à la politique régionale et à la politique maritime intégrée. Elle devra également rechercher des synergies avec d'autres politiques comme les réseaux transeuropéens de transport, la politique commune de la pêche, le tourisme, la protection de l'environnement, la politique de l'énergie, ou encore le programme cadre de recherche et de développement. La stratégie devra être mise en place dès 2014 et coordonnée avec le prochain cadre financier pluriannuel. La dimension territoriale de la stratégie contribuera à l'objectif de cohésion territoriale de l'Union européenne, en particulier à travers une action en faveur du désenclavement. Des synergies devront bien entendu être trouvées avec la politique maritime afin de développer les liens terre mer de ces régions. Il est indispensable de renforcer la connexion nord sud de la façade atlantique, en particulier à travers la mise en place d'autoroutes de la mer allant de l'Andalousie jusqu'à l'Écosse. Dans le même temps, il faudra développer les infrastructures de transport ouest est, sur le modèle des lignes ferroviaires à grande vitesse. Je souhaite que la Commission propose, dans les meilleurs délais, un plan d'action déclinant ses priorités en actions concrètes afin de permettre une mise en œuvre coordonnée avec les politiques européennes de l'après 2013. Il sera, par ailleurs, indispensable d'associer les multiples partenaires concernés, en particulier les autorités publiques régionales et locales et les organisations de la société civile. La coopération dans le cadre de la stratégie pour la région de l'Atlantique devra avant tout dépendre des besoins des acteurs concernés. Les priorités politiques définies dans ce cadre devront donc faire l'objet d'un consensus. À cet égard, le groupement européen de coopération territoriale pourrait être un outil intéressant pour faciliter la coopération entre les parties prenantes de l'espace atlantique.

Nous resterons attentifs aux prochaines propositions de la Commission et nous ne manquerons pas d'y apporter une contribution concrète et précise. Madame la Commissaire, pourriez vous, si vous le pouvez, bien sûr, nous préciser quelles sont les priorités de la Commission, comment vous envisagez la mise en place de cette stratégie et dans quelle mesure vous tiendrez compte des propositions du Parlement? Décidément, Monsieur le Président, mieux vaut se répéter que se contredire, nous sommes bien à Strasbourg.